Er spricht hier von Krieg und Bürgerkrieg, und ich möchte ihn fragen, inwieweit er eine Übersicht darüber hat, welche Kräfte eigentlich in Syrien gegen das Regime kämpfen, und ob nicht die Gefahr besteht, dass die Situation von islamistischen und totalitären Kräften missbraucht wird, gerade mit Blick auf die Minderheiten in Syrien, mit Blick auf die Christen in Syrien und viele andere Gruppierungen. Ist es nicht notwendig, eine politische Lösung stärker voranzutreiben, gerade wegen der extremistischen Flügel, die es innerhalb der syrischen Opposition womöglich gibt?